frú forseti ég beini fyrirspurn til hæstvirts félagsmálaráðherra sem er þannig hyggst ráðherra beita sér fyrir því að nemendur í framhalds og háskólanámi sem verða að búa í heimavist eða leigja sér húsnæði vegna fjarlægðar frá skóla öðlist rétt til húsaleigubóta þótt þeir eigi lögheimili í viðkomandi sveitarfélagi eins og lögin kveða á um nú eiga þeir leigjendur rétt á húsaleigubótum sem leigja íbúðarhúsnæði til búsetu og eiga þar lögheimili hins vegar gilda sérreglur um námsmenn en í lögunum um húsaleigubætur segir svo með leyfi forseta dveljist maður hérlendis við nám utan þess sveitarfélags þar sem hann átti lögheimili eða námið hófst og á þar skráð aðsetur getur viðkomandi átt rétt til húsaleigubóta þrátt fyrir skilyrði fyrstu málsgrein um lögheimili í leiguíbúð þetta er gríðarlegt hagsmunamál fyrir ákveðinn hóp nemenda sem sækir framhaldsskóla og getur ekki sótt hann frá heimili sínu í daglegum akstri heldur verður að búa þar þó það sé innan sama sveitarfélags tökum sem dæmi nemendur í skagafirði nemendur sem eiga lögheimili og búa í fljótum eða frammi í gamla lýtingsstaðahreppi ganga í fjölbrautaskólann á sauðárkróki að það er allt of langt til að stunda þar daglegan akstur og eiga ekki tök á

vegna þess náms hins vegar ef þeir fara til akureyrar og stunda nám við menntaskólann á akureyri eða verkmenntaskólann í öðru sveitarfélagi þá eiga þeir fullan rétt á húsaleigubótum þetta er gríðarlegt óréttlæti þetta er í þriðja sinn sem ég ber þessa spurningu upp hér á háttvirtu alþingi nákvæmlega fyrir ári síðan eða sjöunda desember spurði ég þáverandi félagsmálaráðherra að því hvort hann ætlaði að beita sér fyrir því að þetta réttlætismál kæmist í höfn hann lýkur sínu svari þá með þeim hætti með leyfi forseta

og væri þá að skila af sér fyrir um ári síðan en ekkert gert þetta er gríðarlegt réttlætismál þetta er jafnréttismál gagnvart nemendum varðandi húsaleigubætur og ég ítreka hér fyrirspurn mína til núverandi hæstvirtan félagsmálaráðherra hefur hæstvirtur félagsmálaráðherra núverandi beitt sér í þessu máli og er komin viðeigandi lausn þannig að nemendur sem eru í skóla í sínu sveitarfélagi og geta ekki sótt hann með eðlilegum hætti heiman að frá sér fái húsaleigubætur